frú forseti nú eru tvö ár liðin frá efnahagshruninu tvö ár og á þeim tíma hefur alveg ótrúlega lítið gerst sérstaklega þegar horft er til þess að það lá alveg ljóst fyrir strax eftir hrunið að það mætti engan tíma missa þörfin fyrir aðgerðir væri slík bæði hvað varðaði heimilin og fyrirtækin

ríkisstjórnar það þyrfti að komast strax af stað strax þann sama dag í síðasta lagi á morgun með að ráðast í nauðsynlegar bráðaaðgerðir fyrir heimili og fyrirtæki þá var komið á minnihlutastjórn sem hafði það einfalda verkefni að hrinda slíkum aðgerðum í framkvæmd og hefði haft allt þingið á bak við sig í því því miður var sá tími ekki notaður þá en það sem er verra er að nú eru liðin hátt í tvö ár frá því að þetta var og ósköp lítið hefur bæst við

tillögur að úrbótum varðandi skuldastöðu heimila þá var jafnframt tilkynnt að þar með væri allt fram komið eins og hæstvirtur forsætisráðherra sagði þennan dag sjöunda apríl við leggjum áherslu á að nú þegar umgjörðin hefur verið nei fyrirgefið hér er ég að vitna í yfirlýsingu sem fylgdi síðan í kjölfarið til alþjóðagjaldeyrissjóðsins og ég ætla að koma aðeins inn á aftur á eftir hæstvirtum forsætisráðherra lýsti því þá yfir eins og síðan var ítrekað í sendingu til alþjóðagjaldeyrissjóðsins að það væri allt fram komið sem gert væri ráð fyrir að gera fyrir heimilin og nú þyrftu menn bara að fara að nýta sér þau úrræði sem til staðar væru þetta stafar líklega af því að allt frá því að þeir flokkar sem nú fara með völd komust í ríkisstjórn hafa þeir verið í algjörri afneitun um umfang vandans ég taldi á sínum tíma að það gerðu sér allir grein fyrir því hversu víðtækur vandinn væri en síðan höfum við hvað eftir annað séð hversu mikil afneitunin er og birtist meðal annars með yfirlýsingu ráðherranna í mars við höfum líka séð marga ráðherra koma hér og halda ræður um það að ástandið sé miklu betra en menn hafi haldið og sé nú allt að lagast og vandi heimilanna afmarkist við tiltölulega lítinn hluta íslenskra heimila sem er einfaldlega rangt við sjáum það á tölum frá seðlabankanum sem reyndar voru dálítið sérkennilegar vegna þess að því var sleppt að taka með í reikninginn hina ýmsu útgjaldaliði heimilanna að þegar þeim útgjaldaliðum sem seðlabankinn sleppti er bætt við er líklega um helmingur íslenskra heimila í þeirri stöðu að skulda meira en þau eiga þetta er náttúrlega stórkostlegt vandamál þetta er umfangsmikið vandamál sem snertir tugþúsundir heimila en þetta er líka vandamál fyrir samfélagið allt því að þegar svona stór hluti samfélags er í vandræðum er samfélagið allt í vanda og þá duga ekki sértækar aðgerðir eins og þær sem ríkisstjórnin hefur talað fyrir frá byrjun það liggur núna fyrir í tölum sem hæstvirtur forsætisráðherra hefur birt sjálf að hundrað tuttugu og átta manns hafa farið í gegnum sértæka skuldaaðlögun hundrað tuttugu og átta af tugþúsundum sem á lausn þurfa að halda þetta var alveg hægt að sjá fyrir á þetta bentum við þá strax þegar lagt var upp með þessar aðgerðir og töluðum fyrir mikilvægi almennra aðgerða almennrar leiðréttingar skulda ríkisstjórnin kom

þeirra nýju eitt af því sem haldið var fram var að þetta væri ekki sanngjarnt vegna þess að þeir sem skulduðu meira fengju hærri krónutölu afskrifaða þrátt fyrir það að með leiðinni væri í rauninni fullkominnar sanngirni gætt vegna þess að það var verið að færa alla aftur á þann stað sem þeir höfðu verið fyrir hrunið en þetta þótti ekki sanngjarnt að mati ríkisstjórnarinnar að þeir sem skulduðu mest fengju meiri niðurfellingu hver hefur raunin orðið það hafa nánast bara þeir sem skulda mest

á meðan þeir sem skulduðu minna og eiga kannski tækifæri á því með leiðréttingu að vinna sig út úr vandanum að það hefur ósköp lítið verið gert fyrir þá þetta kraftleysi sem við sjáum í því að verja hag heimila og íslenskra fyrirtækja helst í hendur við alveg ótrúlega mikla fylgispekt við erlendar alþjóðastofnanir þá komum við að yfirlýsingum ríkisstjórnarinnar til alþjóðagjaldeyrissjóðsins til dæmis fyrst sjöunda apríl vorið í fyrra eftir yfirlýsingu ráðherranna um að ekki væri frekari aðgerða að vænta þá segja ráðherrarnir við leggjum áherslu á að nú þegar umgjörðin hefur verið mótuð og komið hefur verið upp aðgerðum fyrir heimilin verði engin frekari framlenging á frestun nauðungaruppboða og mun frystingu ljúka í lok október tvö þúsund og tíu svo var þetta ítrekað í yfirlýsingu núna í september

þrætir hún svo fyrir daginn eftir svo kemur þessi málflutningur sem hefur verið mjög áberandi hjá talsmönnum ríkisstjórnarinnar og álitsgjöfum sem eru hallir undir ríkisstjórnarflokkana að vandinn sé ekki ríkisstjórnarinnar heldur sé vandinn stjórnmálanna pólitíkin þurfi að vinna meira saman þetta er í fyrsta skipti svo ég viti sem ríkisstjórn telur að vandinn liggi ekki hjá sér ábyrgðin liggi ekki hjá sér valdið ekki hjá sér það sé hjá öllum stjórnmálunum það er ríkisstjórn í landinu með meiri hluta í þinginu hún hefur valdið til þess að framkvæma það sem hún vill og stjórnarandstaðan hefur öfugt við það sem haldið er fram af fulltrúum ríkisstjórnarinnar og þessum álitsgjöfum greitt götu allra góðra mála sem frá þessari ríkisstjórn hafa komið langflest mál farið hér í gegn mótatkvæðalaust menn leggja til breytingartillögur og oft má laga málin aðeins með þeim hætti en að öðru leyti fara þau í gegn án nokkurra mótmæla

og hvað varðar stjórnarandstöðuna er ekkert tillit tekið til tillagna frá henni heldur sett á svið eitthvert sjónarspil til þess að láta líta út fyrir að samráð sé í gangi menn verða að sýna viljann í verki menn verða að sýna að þeir séu raunverulega tilbúnir til að breyta um stefnu því að ekki er vanþörf á